Pane předsedající, není to náhoda, že v dnešní debatě o liberalizaci víz vystupuji už jako čtvrtá poslankyně z České republiky, protože Česká republika přijímá tisíce ukrajinských pracovníků.

Myslím, že přidáním Ukrajiny na seznam zemí, jejichž obyvatelé jsou osvobozeni od vízové povinnosti, dáváme jasný signál, že s Ukrajinou počítáme, a je to také ocenění reformního úsilí, které Ukrajina musela splnit. Liberalizace víz není zadarmo, oni provedli reformu soudního systému, veřejné správy, opatření v boji proti korupci, legislativní změny, a to vše za velmi složité politické a hlavně bezpečnostní situace, protože na východě Ukrajiny se stále bojuje a není tam klid. Já velmi přeji Ukrajině tento úspěch a je to také splnění přání mladé generace, která chce žít společně s Evropou.